Nedávny prieskum Európskej komisie o uplatňovaní trestnoprávnych predpisov Únie v oblasti pozbavovania osobnej slobody potvrdil viaceré problémy v tejto oblasti v členských krajinách. Skutočnosť, že za podmienky zadržiavania osôb, dĺžku vyšetrovacej väzby a justičnú správu odsúdil členské štáty aj Európsky súd pre ľudské práva, nedávne zistenia Komisie iba potvrdzuje. Keďže o otázky týkajúce sa vyšetrovacej väzby či podmienok zadržiavania spadajú čiastočne aj do právomoci Únie, má Komisia istý neveľký priestor na angažovanosť v tejto oblasti, najmä v súvislosti s častejším zadržiavaním cudzích štátnych príslušníkov či aplikáciou európskeho zatýkacieho rozkazu alebo aj európskeho príkazu na dohľad. Procedurálne požiadavky na zadržiavanie podozrivých vo vyšetrovacej väzbe, maximálnu dĺžku ich zadržiavania, ale aj podmienky ubytovania či zdravotnú starostlivosť by teda na základe štandardov Európskej únie mohli byť harmonizované tak, aby boli eliminované rozdiely v podmienkach zadržiavania medzi jednotlivými členskými štátmi Únie.